Già nella fase del lavoro congiunto delle due commissioni INTA IMCO ho accolto con favore la proposta della Commissione europea di regolare l'importazione da parte dell'Unione di beni culturali, con lo scopo di prevenire e bloccare lo scambio illecito di opere d'arte. Ribadisco la necessità di una simile regolamentazione anche nell'occasione del voto in plenaria. Penso che il testo sia stato migliorato dall'elaborazione delle due commissioni per esempio l'età minima di 250 anni per le opere d'arte proposto dalla Commissione è stato rimosso e ciò ci permette di avere un margine più ampio di controllo sulle opere d'arte figurative, ad esempio, che possono essere più recenti ma non per questo di minor valore. Abbiamo convenuto anche sull'alleggerimento delle procedure, passando dalla procedura della doppia licenza a un'unica. Un sito internet verrà predisposto se la Commissione, come mi auguro, vorrà recepire la posizione del Parlamento perché le ricerche di informazioni diventino facilmente accessibili. Vorrei soltanto aggiungere una valutazione di ordine politico e culturale. L'accesso alla fruizione di opere d'arte è una delle forme della costruzione della cittadinanza. Rendere questo accesso fruibile a tutti e a tutte e non lasciare che le arti diventino beni di contrabbando, soprattutto in quei paesi che soffrono di situazioni di conflitto, è un dovere di queste istituzioni, è un dovere delle istituzioni europee.